virðulegi forseti enn höldum við áfram við tveir líffræðingarnir hér á þingi ég og háttvirtur þingmaður sigurjón þórðarson þessum merkilegu bollaleggingum hér um vistfræði hafsins og tengsl hinna ýmsu stofna í náinni samvinnu við hæstvirtan sjávarútvegsráðherra ekki samvinnu kannski eða samráði en samt sem áður hann er hér til andsvara mig langaði til að ræða aðeins um ýsuna virðulegi forseti og spyrja hæstvirtan ráðherra út í rannsóknir á ýsustofninum hvort hafi farið fram ýmsar rannsóknir á mögulegum tengslum stórs ýsustofns umhverfis landið og niðursveiflu í sandsílastofninum þetta er spurning sem ég hef verið að velta mikið fyrir mér núna undanfarin missiri og kannski einkum og sér í lagi núna í sumar mig langar til að rifja það upp að ástandið í sumar var á margan hátt mjög furðulegt þegar maður horfði á lífríkið til að mynda á fuglalífið þá sá maður að það var eitthvað mjög mikið að ég hef aldrei séð máva á beit í stórum hópum á graslendi í móum og túnum jafnvel á umferðareyjum og inni á lóðum hjá fólki banhungraðir mávar sem voru að leita sér að æti í sumar höfðu raðað sér skipulega niður það var sirka einn fermetri á hvern fugl

að varp misfórst hjá svartfugli víða um land við sáum að varpið misfórst hjá kríunni mjög víða hún flögrar hingað umhverfis hálfan hnöttinn og ætlar að veiða hér bæði egg og unga krían veiðir ekki egg eða unga og koma sinni næstu kynslóð á legg en þetta virtist fara alveg skelfilega hjá vesalings kríunni í sumar hún virtist ekki finna æti maður sá að fuglar komu á hefðbundnar varpslóðir reyndu að koma sér fyrir en nokkrum dögum síðar voru þeir horfnir sennilega vegna þess að þeir fundu ekki æti hvert þeir fóru veit ég ekki en þetta ástand allt saman rann manni mjög mikið til rifja það var einsýnt að það var eitthvað mikið að í lífríkinu ég held að það hljóti að vera eitthvað samband á milli þess að ýsustofninn hefur vaxið alveg gríðarlega hér við land á undanförnum árum skýrslur frá hafrannsóknastofnun og stofnstærðarmat sýnir það mjög greinilega við vitum það líka að það hefur minnkað mikið um sandsíli mjög víða ég veit að það hafa farið fram rannsóknir á sandsílastofninum fóru fram í sumar við fengum að sjá og heyra af því fréttum að það var farið að reyna að rannsaka hvernig væri með útbreiðslu og viðkomu sandsílis ég hygg að fyrstu niðurstöður úr þeim rannsóknum séu alls ekki upplífgandi ég held að það hljóti að vera samband þarna á milli að ýsan þessi gríðarlega ýsumergð sem er nánast allt í kringum landið að hún eigi stóran þátt í þessu máli það er að ýsan hreinsi hreinlega upp sandsílið af botninum og þetta sé kannski ástæðan fyrir þessum hörmungum